Az európai sajtót olvasva az elmúlt hetekben úgy tűnhetett, hogy a rossz időjárásról is a magyar kormány tehet, a gazdasági válságról nem is beszélve. Ma azonban esély nyílt arra, hogy végre demokratikus mederbe terelődjön a Magyarországgal kapcsolatos indulatos vita. Tegnap a Bizottság jogi formában is meghatározta, hogy mely három kérdésben vár együttműködést a magyar kormánytól. Válaszul a magyar miniszterelnök bizonyítva demokratikus elkötelezettségét eljött, hogy személyesen reagáljon a felvetésekre. Rajtunk, a Parlamenten volt a sor, hogy felnőve a feladathoz keretet és kontrollt biztosítsunk ehhez a párbeszédhez. Ma tehát esély nyílt arra, hogy a vita, a hisztériakeltés helyett a tényeken alapuló érvekről szóljon. Ezt az esélyt azonban úgy tűnik, eljátszottuk. Ma bebizonyosodott, hogy a baloldalon sokan inkább érdekeltek a koncepciós pereket idéző rágalomhadjárat folytatásában, mint a vitatott kérdések higgadt megoldásában. Ma újra világos lett, hogy a baloldal inkább teleszórja hamis vádakkal ezt a Házat, mint hogy a tények megismerésével bíbelődjön. Ma egyértelművé vált, hogy a baloldalon sokak továbbra is abban bíznak, hogy a magyar választók kétharmados többséggel meghozott demokratikus döntése felülírható Brüsszelben vagy Strasbourgban.

A baloldal a magyar szuverenitást és az ország néppárti kormányát támadja, de jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy a legnagyobb kárt a közös európai gondolatnak okozza. A baloldal abban bízik, hogy Európa szerte használható modellt talált a néppárti modell meggyengítésére és ebből profitálhat, de ebben is téved, mert amit tesz, azzal valójában csak és kizárólag a szélsőséges pártokat segíti.